Madame la Présidente, mes chers collègues, le sommet de Copenhague est une occasion historique de changer le sort de la planète. Nous devons parvenir à des décisions encore plus contraignantes que celles prises à Kyoto. Aussi devons nous appeler nos dirigeants à créer une organisation internationale comparable à l'OMC, en charge de réguler les questions de changement climatique et d'environnement, à créer un fonds d'adaptation au changement climatique en plus, bien entendu, des aides publiques au développement à créer une taxe carbone

Nous voyons bien la nécessité pressante que recouvre la régulation mondiale de l'environnement, tout comme celle des marchés financiers et de l'internet. Nous avons l'opportunité d'ouvrir cette marche de l'histoire avec l'environnement. Faisons le à l'image de nos plus hautes inspirations humaines, sans quoi nous apparaîtrons comme des responsables n'ayant aucune prise sur la réalité des choses.